Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Jaz bi za začetek rada povedala nekaj o tem, kaj se mi zdi pomembno, da bo tudi moj Maribor dobil v tem proračunu, potem pa se bom odzvala še na nekatere druge zadeve, in sicer namreč jaz moram povedati, da ljudje v Mariboru ogromno pričakujejo od tega proračuna, in tudi upravičeno, glede na vse zadeve, ki so se v zadnjih, da rečem, desetletjih tudi z drugim največjim mestom dogajale, in seveda tudi glede na stanje, ki v Mariboru v tem trenutku je. Zdaj včasih se nam v Mariboru zdi, da smo malce pozabljeni od te države, jaz pa se kot mariborska poslanska trudim, da temu ni tako. Zdaj za območje Maribora proračuna dva dvajset in dva enaindvajset predvidevata sredstva za investicije na področju energetske učinkovitosti, cestne in železniške infrastrukture ter trajnostne mobilnosti. Predvsem me pri tem veseli, da so izdatnejša sredstva namenjena za prepotrebno energetsko sanacijo šolskih ter predšolskih objektov, in pa tudi dejstvo, da bo Univerza v Mariboru dobila približno petdeset milijonov evrov več za sredstva za raziskave in razvoj, kar se do sedaj v zgodovini te univerze še nikoli ni zgodilo, na to, moram priznati, sem zelo ponosna. Prav tako se nadaljujejo tudi investicije za nadaljevanje gradnje pomembnih obvoznic oziroma prometnic v Mariboru, to je zahodna obvoznica Streliška-Kardeljeva, tudi Cesto proletarskih brigad-Limbuška- Koroška cesta se nadaljuje, izvennivojsko križišče na Ljubljanski bi se naj v roku štirinajst dni ali enega meseca tudi odprlo, tudi v tem proračunu oziroma v dvajset bomo še nekaj denarja dali za to, čeprav je to začela prejšnja vlada, podvoz Ledina bi se naj končno uredil, to so se stvari, na katere v Mariboru pravzaprav že zelo, zelo dolgo čakamo, uspele so se tudi v prejšnjem mandatu in se seveda zadeva nadaljuje urediti tudi tako imenovane kolesarske poti, in to so neke projekti, ki bodo doprinesli tudi k temu, da se bo turizem v Mariboru lahko še boljše razvijal. poleg investicij v višini treh milijonov evrov za nakup opreme v UKC Maribor bodo zagotovljena sredstva tudi za preselitev oddelka za pljučne bolezni na matično lokacijo v mestu. Vsi tisti, ki ste kdaj že bili na pljučnem oddelku na Pohorju v Mariboru, veste, da je to stavba, socialistična stavba, petdeset let stara, popolnoma, ampak res popolnoma neprimerna za bolnike, zdaj plus tega pljučnega oddelka je v tisti stavbi je samo v tem, da je to na Pohorju, da tam pač malo boljši zrak kot v mestu, to pa je tudi edini plus. in jaz sem vesela, da se bo ta agonija s tem pljučnim oddelkom končno začela reševati, in bi se tukaj ministru tudi zahvalila. v teku je tudi javno naročilo za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev v stolpnici UKC Maribor. Zakaj to poudarjam? Zato ker smo ob teh bombah, ki so bile aktualne v Mariboru štirinajst dni nazaj, pravzaprav morali evakuirati tudi ljudi, ki so v bolnišnici, in takrat se je seveda pokazalo, da, ne boste verjeli, nimamo dvigal, kjer bi lahko te bolnike evakuirali, in to niso šale, tudi to rešujemo s tem proračunom. Zdaj o zahodni obvoznici Slovenska Bistrica je bilo že nekaj rečenega, vlada ga je dodala. zelo pomembna investicija tudi zato, ker bomo s tem ohranili res visoko izvozno podjetje, ki zelo dobro dela, jim naredili eno obvoznico, kjer ne bo potrebno skozi mesto voziti toliko in toliko tovornjakov vsak dan, ob tem pa je potrebno povedati, da bo tudi Impol, se pravi ta firma sama, milijon evrov financirala v kablovod, ki ga potrebuje zato, da bo lahko zagnala oziroma da da da lahko delala v svoji proizvodnji, kar pomeni, da sta se tukaj pravzaprav združila javno in zasebno, ob tem, da se ta gospodarska družba zaveda tega, da tudi sama mora nekaj doprinesti oziroma dati nekaj svojega lastnega denarja za to, da bo pač lahko učinkovitejša, in to seveda zelo pozdravljam. V dopolnitev proračuna imamo tudi obnovo železniške proge Maribor-Šentilj, to je največja investicija v zgodovini. kar se tiče tega našega dela, dvesto triinpetdeset evrov, gre v to posodobitev železniške proge, in jaz upam, no, da se bodo te stvari res izvedle tako, kot so planirane, in da bomo lahko na ta način tudi, da rečem, pognali en cikel v Mariboru, ki ga nujno potrebujemo, zdaj to je, kar se tiče Maribora. če bo potrebno, bom še o Mariboru kaj več povedala, saj veste, da to z lahkoto povem, bi pa mogoče kljub temu pokomentirala vsaj nekaj nekaj malega, kar se tiče kolegov, predvsem kolegice Anje Bahove, ki je bila pač prej na vrsti, in jaz moram priznati, da ko njo začnem poslušati, ne, me ima, da bi šla ti takoj kroglo poslat v glavo ali pa vsaj žilo prerezat, resno mislim, ker ko njo človek posluša, reče: "Pa kaj si ti ja nor, pa ja mi živimo v ne vem kje, mislim, mi živimo definitivno v neki deželi, kjer mislim hodimo vsi ne vem bosi pa jemo še z rokami." Res grozljivo pravzaprav, kar se mi zdi popolnoma neodogovorno od nekoga, ki je tukaj že puf toliko in toliko let, to se mi zdi grozljivo, pa veste, zakaj? Zato ker se takrat spomnim na debato, ki sem jo imela štirinajst dni nazaj z mojo sestro, ki je profesorica na eni izmed gimnazij. Bila je zdaj z dijaki na Erasmus izmenjavi na Irskem štirinajst dni, tam jih je spremljala, te dijake, ki so imeli prakso v vrtcih, ker na njihovi gimnaziji imajo tudi s ta predšolski program. A veste, kako je tam? Otroci pridejo v vrtec z lunch paketi, če jim jih starši dajo, če jim starši ne dajo lunch paketov, so otroci cel dan lačni v vrtcu. A se to slučajno pri nas v katerem vrtcu zgodi? A se to slučajno zgodi pri nas v kateri od šol? Ne. Jaz moram tudi povedati, da koliko me spomin ne vara, sta moja dva oba sinova v vrtcih jedla in tudi v šolah sedaj jesta, ker jim pač to tudi sistem omogoča. Pravzaprav zelo dobro z vsemi tistimi dietnimi in takšnimi in drugačnimi ponudbami, ki jih v naših vrtcih in šolah imamo, in to je dodana vrednost te države, in to je tisto, za kar glih, ne, ne morem kupiti teh zgodb, kako je vse slabo in kako je vse črno in kako je grozljivo in ne vem kaj še vse, v tej državi imamo tudi tako imenovano brezplačno šolstvo, ki to tudi je, razen seveda tistih nekih malih stvari, ki jih moramo starši plačevati, zaenkrat še nobene šolnine nismo plačali, jaz sem se sama izobrazila v tej taisti državi in zato moji starši niso plačali niti enega evra šolnine, to je velika dodana vrednost, ko to poveš kolegom iz balkanskih držav, recimo naših nekdanjih, ali pa komu drugemu, sploh ne morejo verjeti, da je to možno, da lahko tudi študentje iz Srbije pride v Slovenijo, pa ne plačajo šolnin, njim je to unbelievable, to je to sploh ne morejo razumeti, da je to možno, ampak, ja, tudi to imamo v Sloveniji, brezplačno šolstvo. Jaz sem se izobrazila tudi fakultetno, brez da bi plačali moji starši šolnino, še več, imela sem tudi študentske bone, tako ko jih imajo še danes, imela sem tudi štipendijo, živela sem v študentskem domu, pa ne bom zdaj spet načenjala cele debate o študentskih domovih in o tem, da imajo današnji študentje razen redkih izjem pravzaprav problem s tem, kje bodo parkirali, ne kako bodo študirali, ker če boste imeli kdaj kaj časa, dajte se malo peljati okrog študentskih domov, pa si poglejte vozni park, ki ga imajo danes študentje, seveda pa lahko mi zdaj spet kdo reče, da je premalo študentskih postelj, res je v v v Mariboru nimamo teh težav tako veliko, v Ljubljano jih pa imajo, pa je treba mogoče malce zgodovino pogledati pa se vprašati, zakaj, ampak pustimo stati. Jaz moram jaz ne morem mimo enega citata, ki ga je gospa Anja Bahova povedala: "Ta vlada sprejema ukrepe, ki so nepotrebni za te državljane." Andreja jih je prej že naštela, tu jih imam štiriindvajset plus enajst pa niso še vsi, samo spomnila še bom, ne, na otroški dodatek, na porodniško eno leto, to je unikum, ko je meni moja prijateljica ko sem jaz moji prijateljici iz Haaga rekla, da sem eno leto doma, pa meni so še tri mesece podaljšali zaradi nekih težav mojih otrok porodniško, je rekla: "Pa šta bi ja dala, da bi to mogla in kod nas." Hrvatica je namreč, ki živi v Haagu, ona je šla po treh mesecih v službo, veste, s čim je imela največji problem? Kam bo dala otroka. V Sloveniji naše otroke damo v vrtce in to v javne vrtce, ki jih seveda moramo starši plačati, ampak tisti, ki tega ne zmorejo, pa dobijo zato tudi pravico do znižanega plačila vrtca, zato ker za to poskrbi ta država, in v tem trenutku tudi ta vlada v vseh subvencijah za malice, kosila tudi za dijake, ne bom govorila o vseh možnih pogrebninah, posmrtninah, izrednih denarnih socialnih pomočeh državnih, otroških dodatkih, plačilih prispevkov za socialno varnost, ne bom govorila, ker smo v tem zadnjem času ogromno govorili, pa še bomo, skratka, hočem povedati, ne, da to niso nepotrebni ukrepi za državljane, ampak so zelo potrebni ukrepi za državljane, in jaz sem vesela, da jih ta vlada razume in da jih ljudje, ki si iz takšnih in drugačnih razlogov ne morejo privoščiti marsičesa, lahko jim ji damo mi kot družba. o fiskalnem pravilu ne bom, ker je bilo jasno povedano da LMŠ nikoli ni rekla, da ga želi ukiniti, je pa rekla, da ga želi malce razrahljati zaradi tega, da bomo lahko, da bomo lahko v tej Sloveniji tudi zagnali investicijske cikle, ki so verjetno tudi nujno potrebni za to, da ne bomo padli v takšno recesijo, kot se nam je že zgodilo, zdaj še en citat moram povedati: "To je žalostna podoba Slovenije, odločili ste se za črn scenarij." Konec citata. Jaz bi samo vprašala vse te poslance, ki danes tukaj tako res negativno govorijo, ali mogoče kdaj gredo po Sloveniji, in če gredo po Sloveniji pa samo v Ljubljani, ne, še mogoče kam drugam, če imajo odprte oči in če se zavedajo, da v Sloveniji lahko tisti, ki seveda želi delati, lahko dela, sploh danes, in relativno normalno živi, rekla sem: "Relativno normalno živi." Eni malo boljše, eni malo slabše, zato ker eni so pripravljeni delati štiri ure na dan, eni osem, eni pa petnajst, zato ker Sloveniji nismo vsi enaki in nikoli ne bomo, in tudi delamo nekateri malo več, nekateri pa malo manj, tako pač je, seveda pa ima v Sloveniji vsak svojo hišo, po možnosti mora biti zelo zelo velika, tako za ene tri družine, to je minimalno, ne, biti mora lastniška seveda, normalno, ki je nikoli in pod nobenim pogojem ne bo prodal niti pod razno, čeprav je ne more vzdrževati in čeprav sam živi v njej, zato ker to je on naredil s svojim delom, in takšnih ljudi v Sloveniji je ogromno, ampak res ogromno, jih poznam kar nekaj tudi sama, in poskušam tudi razviti to debato o tem, da ko starejši ljudje ostanejo sami velikih hišah in jih več seveda ne morejo vzdrževati s s svojimi penzijami, da bi mogoče bilo smiselno razmisliti o tem, da se te velike hiše tudi prodajo, ampak saj veste, kako se konča ta debata v Sloveniji, ne, zdaj pa Slovenec nima samo velike hiše, ki je ne more več vzdrževati, potem ko gre v penzijo, ampak ima tudi veliki avto, pa če je le možno, ima malo boljšega od soseda pa malo večjega, enega velikanskega, ki pač stane toliko, kot stane, potem pa je seveda problem, ko je treba plačati zavarovanje pa kasko pa ne vem kaj še vse, zdaj sem malce to posplošila pa plastično prikazala, ampak tako pač žal je v Sloveniji in tudi to miselnost bomo morali v Sloveniji počasi malce obrniti oziroma začeti drugače razmišljati, se pa zelo zelo strinjam s kolegi predgovorniki, ki so govorili o tem, da se je treba, da je treba spodbujati delo v tej državi in da je treba ljudem dati možnost, da delajo in seveda ob tem normalno tudi tudi normalno zaslužijo, da lahko preživijo s tem, se pa strinjam, imamo pa seveda tudi težavo, da da se s tem vsi v tej hiši ne strinjamo, to smo videli nedavno nazaj, imamo težavo tudi s tem, da se s tem tudi tisti, ki bi lahko delali, pa ne delajo, tudi ne strinjajo, tako da tukaj imamo pač malo malce različne poglede na zadeve, ja, zdaj pa, kar še mene zelo zelo pravzaprav veseli, da v tem proračunu imamo, to so investicije v znanost, razvoj, ki seveda prinašajo dolgoročno povečanje konkurenčnosti in pa dodano vrednost gospodarstva, ker vsako uspešno gospodarstvo temelji na primarni produktivnosti in seveda tudi visoki dodani vrednosti, no, tukaj še bomo morali Slovenci nekaj narediti, mi se zelo radi primerjamo z našo saj sosednjo Avstrijo, ampak ja, tam so malo drugačne zahteve in malce drugače se počne, samo en primer: zadnjič je bila cela cela debata o Mariboru in mislim to pol Maribora je bilo v luftu zato, ker si je kar si je en direktor javnega podjetja dovolil svojim zaposlenim dati na oglasno desko obvestilo, kjer je pisalo, da ko gredo na cigareto, morajo potegniti kartico, da se jim bo to odštelo, to je bila cela cela drama, ne. Kar se mene tiče, je to čisto pravilno, jaz ne kadim in tudi tega ne podpiram in to tudi vedno zelo zelo jasno svojim kolegom, ki kadijo, povem, jaz nimam težave s tem, če kdo kadi, ampak če nekdo kadi, ne vem v treh urah greš trikrat štirikrat na cigaret, to pač pomeni takšno in takšno produktivnost, kaj hočem povedati, v primerjavi z Avstrijo, tam je to to normalno, tam to sploh ni vprašanje, zdaj veste, v Sloveniji imamo še eno težavo, ne, to je težava pravic, ne, vsi imamo pravice in vse mi pripada, ob tem pa malce pozabljamo na odgovornosti, ki jih ob tem, kar mi vse pripada, in ker mi država mora dati, pozabljamo, zdaj o tem bi jaz lahko govorila še še dosti časa, pa ne bom, skratka, veseli me, da bomo za znanost dali več, veseli me, da se bosta gospodarstvo in tudi raziskovalna sfera začeli bolj povezovati, ker to je tisto, kar bo prineslo dodano vrednost, ker na ta način bomo mi lahko več tudi ustvarjali, in tukaj zelo pozdravljam to odločitev vlade, da damo v v dveh proračunih, mislim da, šesto milijonov več za tako za raziskave. tukaj bi jaz zaključila pa se še bom po potrebi vključevala. Hvala lepa.